Monsieur le Président, dans ce débat, il ne s'agit pas d'empêcher les dirigeants d'un pays étranger d'afficher leurs préférences et, encore moins, leur vision du monde.

2016. On se rappelle qu'un an plus tard, Emmanuel Macron avait suggéré aux Polonais non sans une certaine arrogance, d'ailleurs de se doter de meilleurs dirigeants.

Aujourd'hui, certaines puissances étrangères ont bien compris que plus de la moitié des Européens s'informaient uniquement sur les réseaux sociaux. Grâce à un usage détourné des algorithmes, des bots et de l'intelligence artificielle, beaucoup d'internautes européens finissent malheureusement par davantage croire des anonymes, qui postent des avis diffamatoires et haineux, que leurs dirigeants, qui ont pourtant été élus démocratiquement.

Je vous annonce que je saisirai ces prochains jours la toute nouvelle Commission européenne que je félicite pour qu'elle mette en place un programme de détection des messages convergents venus des puissances étrangères, et ce pour alerter la population sur les réseaux sociaux en temps de campagne électorale. Les moyens technologiques de cette ambition existent parfaitement, et le rôle de l'Union européenne est d'être beaucoup plus offensif et d'aller concurrencer les manipulateurs sur leur propre terrain. Les internautes européens n'ont quand même pas vocation à devenir les valets numériques des intérêts russes ou américains. Faisons nôtre cette belle conviction d'Hannah Arendt, qui disait Le totalitarisme, c'est quand la distinction entre le fait et la fiction n'existe plus.